La verdad es que usted tiene una gran dificultad precisamente porque esa orientación de fondo, de que el mercado libre sin regular nos organice la vida, ha ocasionado un problema muy serio de derechos humanos, tanto en los países desarrollados como en los países empobrecidos. Este es un problema que tenemos y que no acabamos de resolver, y nada apunta a que haya una reorientación en esa política económica que nos está llevando a un callejón sin salida en el conjunto de la humanidad. Yo creo que este es un problema que tenemos que resolver antes que cualquier otro, y, en segundo lugar, la instrumentalización desde la Unión Europea de los derechos humanos, así como nuestra política exterior y de vecindad, que, a resultas de todo lo que están significando las revoluciones en el norte de África, merecería una reflexión a fondo.

Nunca hemos aplicado el artículo 2 de los acuerdos de asociación, ni con Túnez ni con Egipto, ni en los acuerdos de asociación que queríamos firmar con Gadafi o con Netanyahu o con Mohamed VI.

Pareciera como si no nos importara la exigencia del estricto cumplimiento de los derechos humanos a través de los acuerdos de asociación.